Dit is een verworvenheid.

zake. Wij hebben bereikt dat er meer transparantie

Ik moet zeggen dat ik mijn collega's schaduwrapporteurs heel erg bedank. Het was een leuke manier om samen te werken.